urgent d'aider, d'investir, d'être à leurs côtés. Urgent aussi de nous doter d'une politique de partenariat plus cohérente, de repenser nos liens commerciaux avec eux, d'ouvrir nos frontières aux produits, par exemple, de la Tunisie. Ce sera aussi une façon de les aider et de repenser une politique de migration qui soit une politique européenne et non une addition de politiques nationales égoïstes. Encore un mot sur la Syrie. Tout le monde en a parlé Amnesty international a estimé, hier, que la brutalité des répressions s'apparentait à un crime contre l'humanité.

elle l'a bien fait, mais nous devons renforcer les sanctions. Et je pense que le silence de la communauté internationale est absolument condamnable, que se taire équivaut à délivrer un permis de tuer, et qu'on ne peut pas parler ou négocier avec eux sans avoir auparavant condamné ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Nous devrions réfléchir, me semble t il, à la manière dont l'ONU fonctionne quant il s'agit de crimes contre l'humanité.